De asemenea, trebuie să fim mulțumiți că există buget, că am ajuns la un acord asupra bugetului. În această perioadă de criză, cred că nu era benefic să mai existe și o criză bugetară. La această situație s a ajuns numai datorită înțelepciunii Parlamentului, care putea să blocheze tot procesul. Din păcate, nu am văzut același nivel de înțelepciune la Consiliu. Am parcurs până acum de două ori procedura bugetară în conformitate cu Tratatul de la Lisabona. S a întâmplat exact același lucru de fiecare dată Consiliul a impus cifrele la plăți și nu a acceptat niciun fel de negociere, ceea ce nu este normal absolut deloc. Nu cred că această procedură de a spune cifrele și apoi a distribui în politicile europene este procedura normală. Eu cred că invers ar trebui să facem întâi să vedem nevoile și apoi să calculăm bugetul. De fiecare dată, Consiliul a emis o declarație prin care s a angajat să accepte amendarea bugetului în cazul în care sumele necesare pentru plăți nu vor putea fi atinse.